Wyłączenie czterech bloków elektrowni jądrowej w Kozłoduju spowodowało z pewnością bardzo duży ubytek w systemie energetycznym Bułgarii. Wpływa to istotnie na bezpieczeństwo dostaw w regionie i musi prowadzić do zwiększenia emisji CO co powinno być istotne przynajmniej dla części posłów na tej sali. Mimo to proponuje się nam, w szczególności w poprawkach, byśmy odwrócili się plecami do problemów energetycznych jednego z państw członkowskich. To wbrew zasadzie solidarności, która powinna rządzić polityką energetyczną. Robi to też wrażenie dyskryminowania energii jądrowej przez Parlament wbrew zasadzie, która daje państwom członkowskim pełną swobodę wyboru źródeł energii.